Salut în mod special introducerea în text a paragrafului 47, care subliniază importanța cooperării regionale în cadrul Parteneriatului estic și al Sinergiei Mării Negre, deoarece consider că această zonă este una în care intervenția Uniunii poate aduce o reală schimbare, atât în domeniul economic, cât și în cel politic. Pe de altă parte, aș vrea să adresez domnului Arnaud Danjean felicitările mele pentru redactarea unui raport care reușește performanța de a aborda toate provocările și, în același timp, toate realizările Uniunii în sfera politicii de securitate și de apărare. Consider că în momentul aniversării a zece ani de la demararea acestei politici, propunerile din raportul Danjean sunt foarte importante pentru a ameliora acțiunea Uniunii, ceea ce va contribui, desigur, la securitatea cetățenilor europeni și, în cele din urmă, la pacea și securitatea internațională. Aș vrea să insist aici asupra unui singur punct din acest excelent raport, și anume asupra importanței parteneriatului cu Statele Unite în sfera gestiunii crizelor, a menținerii păcii și, în general, pe teme militare. În acest sens, proiectul sistemului de apărare antirachetă lansat de partenerii americani este important nu numai pentru țara mea, România, care a decis să fie implicată, ci și, într un sens mai larg, pentru că proliferarea rachetelor balistice reprezintă o amenințare serioasă la adresa populației europene. Menționez că am susținut amendamentul 34 depus la paragraful 87 al raportului pentru că sunt de părere că, dacă proiectul scutul antirachetă ar putea beneficia de instaurarea unui dialog la nivel continental, referința la dialogul cu Rusia nu își are rostul în acest context.